Mlad fant z zelo atraktivno pričesko. Prijeten pogled, močne, temne obrvi. Rahel nasmešek, človek bi rekel celo nagajiv nasmešek, in pa provokativen pogled. Strašljiv pogled, človek, če bi ga srečal, se bi ga ustrašil. Kapica na glavi, poveznjena do pol čela, stisnjene oči, globoke zareze okoli ust. Neobrit. Kratko malo, strašljiv. Športnik, svetlolas. Popularno neobrit, svetle obrvi, kar pomeni, da je naraven svetlolasec. lepi beli zobje. Športen, rahlo prikrojen nasmeh. Modre filmske oči. Kratko malo, pozitivna osebnost. Zanimiv obraz z visokim čelom. Razmrščena frizura, dela, celoten obraz umetniški. Prijeten nasmeh, močna brada, odkrit pogled. Po dolgem času dekle svetlih las. Pričeska urejena, deloma tudi pobarvana. Kot kaže, ima tudi vložke lasne. Močno, rdeče našminkana. Prodoren pogled, urejene obrvi, kratko malo, simpatična. Mastna frizura, oblikovana rahlo umetniško. Močne obrvi, močne rdeče ustnice, pogled zapeljiv. Svetli lasje, pobarvani, močan odrastek. Nasmeh z relativno urejenimi belimi zobmi. Močna, močna pegavost. Germanski tip človeka. Latino dekle, črni močni lasje. Močne, urejene obrvi, zelo močan mejkap okoli oči in bolj zadržano, osenčenje ustnic. Frizura moderna, na eni strani pobrita, na drugi strani dolgi lasje. Še drugi tip, temnopolte dame z močnimi črnimi lasmi. Z urejeno pričesko, umetniško urejeno pričesko. Z, mejkapom, manj izrazitim. Močno poudarjene oči, urejene obrvi, močan nasmeh z zaprtimi usti. Temnopolti športnik. Športna kapica, brki, urejena bradica, močne ustnice, širok nos, na pol zaprte oči.